Ich habe eine laute Stimme, wäre aber trotzdem dankbar, wenn die Lärmkulisse etwas kleiner wäre.

Verordnung, über Vorschläge, die die Kommission gemacht hat, um dieses wichtige Instrument zur Bewältigung der Finanzmarktkrise und zur Abmilderung der Risiken an die Erfordernisse und die Erfahrungen der vergangenen Jahre anzupassen.

Die Anpassung ergibt sich durch die Erfahrungen insbesondere mit kleineren Marktteilnehmern, mit nichtfinanziellen Marktteilnehmern, die natürlich ein weitaus geringeres Risiko haben als die großen Akteure am Markt, und deshalb haben wir die Meldepflichten vereinfacht. Die Kommission hat das vorgeschlagen, wir haben es etwas modifiziert. Wir haben die Berichtspflichten mit einer klaren Haftung versehen. Wir wollen nichtfinanzielle kleine Gegenparteien weitgehend freistellen, und wir haben Ungereimtheiten der ersten Verordnung ausbügeln wollen. Der zuständige Wirtschaftsausschuss hat den Vorschlag auf der Grundlage der ausgehandelten Kompromisse mit den anderen Fraktionen mit 46 Stimmen bei 5 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen angenommen.

Ich möchte gleichzeitig auch drei Ratspräsidentschaften Dank sagen der estnischen, die relativ früh angefangen hat, den Vorschlag zu beraten, der bulgarischen, die ihn weiterentwickelt hat, und wir werden die Verhandlungen, so hoffe ich, in wenigen Runden mit der österreichischen Ratspräsidentschaft vollenden können und damit ein modernes Regelwerk beschließen, das geeignet ist, die Risikominderung im Bereich der Derivate deutlich zu verbessern. Zur Erinnerung Im Jahre 2009 war das Nennvolumen der weltweiten Derivate 720 Billionen US Dollar das war damals exakt das Zwölffache des Weltsozialprodukts aller 7,5 Milliarden Menschen. Das Volumen ist leicht gesunken, vor allen Dingen sind die Risikowerte deutlich verbessert worden. Wir haben Vorschriften und Vorschläge gemacht, die über die der Kommission hinausgehen, die der Ausschuss gebilligt hat. Wir haben einen wirklich strittigen Punkt auch im Parlament diskutiert, den wir auch mit dem Rat weiterdiskutieren werden das ist die Verlängerung der Befreiung von der Clearingpflicht für Pensionsfonds, die OTC Derivate zur Reduktion von Anlagerisiken nutzen.

Ich bin dem Kommissar, dem Vizepräsidenten Dombrovskis ausdrücklich dankbar, dass er zu dieser Frage eine Runde eingerichtet hat, die die Debatte führt, einen runden Tisch, der Lösungsvorschläge erarbeitet. Und das Parlament möchte diese Fristen verlängern, jedenfalls keine dauerhafte Ausnahme.

Ich habe das Protokoll der ersten Runde gelesen, und dort haben auch die Stakeholder gesagt Jawohl, wir halten eine Lösung für machbar. In diesem Sinne möchte ich mich bei allen Beteiligten den Schattenberichterstattern, der Kommission, den Akteuren am Markt für ihre guten Beiträge bedanken.